Po pierwsze, nie ma przez to możliwości, by poprawić sytuację dochodową rolników europejskich. Po drugie, wymogi zazielenienia i wyłączenia ziemi z produkcji pogorszą naszą konkurencyjność na rynku światowym. Po trzecie, tylko w części zostaną zrealizowane zobowiązania akcesyjne wobec nowo przyjętych krajów. Nadal będzie zachowane duże zróżnicowanie we wsparciu dla rolników z nowych krajów. Największym błędem jest ograniczenie środków finansowych

rozwój obszarów wiejskich. Te środki także finansują działania rozwojowe w gospodarstwach. Dodatkowo na ten filar nałożono zbyt wysokie obciążenia programami rolno środowiskowymi aż 25 środków z tego filara ma być przeznaczone na ten cel. Co możemy jeszcze zrobić? Co powinniśmy zrobić? Po pierwsze, wprowadzić dalsze uproszczenia w zakresie administracji i kontroli realizacji WPR.

Po trzecie, wprowadzić wsparcie do produkcji na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, aby utrzymać tam produkcję.

To wpływa na jakość gleby.